herra forseti ég mæli hér fyrir svolitlu frumvarpi um breytingar á lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu og lögum um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins það eru tvær efnisgreinar í þessu frumvarpi og báðar lúta að því að veita iðnaðarráðherra heimild til þess að fela orkustofnun vald til þess að veita leyfi samkvæmt þessum lögum þarna er um að ræða rannsóknarleyfi og nýtingarleyfi þetta er í samræmi við tillögur sem auðlindanefnd sem skilaði af sér skýrslu til ráðherra í október tvö þúsund og sex lagði fram en hún taldi að veiting leyfa á grundvelli laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu ætti fyrst og fremst að lúta faglegu og sérfræðilegu mati og því taldi þessi nefnd að það væri eðlilegt að færa úthlutun leyfanna alfarið frá iðnaðarráðuneytinu til orkustofnunar það er rétt að geta þess að allir þingflokkar þeir áttu sæti áttu fulltrúa í þessari nefnd og allir nefndarmenn voru sammála um þessa tilteknu breytingu ég er því herra forseti að leggja hana hér fram í frumvarpsformi það eru ýmis rök sem menn hafa talið fyrir því að flytja leyfisveitingarvald ráðherrans til orkustofnunar og ég tek það fram að hér er einungis um heimild að ræða en þetta er í samræmi við aðra löggjöf á sviði auðlinda og orkumála meðal annars lög um leit rannsóknir og vinnslu kolvetnis frá tvö þúsund og eins og svo náttúrlega raforkulögin sem og frumvarp til laga um breytingu á lögum um rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu sem var lagt var fram á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi það er hægt að færa sterk rök fyrir því að stjórnsýsla af þessu tagi eigi heldur heima á verksviði fagstofnunar sem starfar á sviði auðlinda og orkumála heldur en hjá ráðuneytinu sjálfu og ég held að það sé alveg ljóst að það skapar hagræði í stjórnsýslunni og það þjónar vel hagsmunum þeirra sem eru að sækja um leyfi að geta beint öllum sínum erindum til sama stjórnsýsluaðila ég tel því að það standi sterk rök að því að leyfishafar og þeir sem sækja um leyfi þeir eigi samskipti við sama stjórnvaldið á öllum stigum þeirrar starfsemi sem er orpin undir viðkomandi lög ég held sömuleiðis að það sé alveg ljóst að þetta framsal á leyfisveitingum til orkustofnunar það

en samkvæmt þeim lögum þá á skipulagsstofnun að leita álits meðal annars leyfisveitenda vegna framkvæmda sem kunna að vera háðar mati á umhverfisáhrifum þar af leiðandi felst í því ákveðin einföldun að það sé orkustofnun sem veiti umsögn um tilteknar framkvæmdir bæði sem leyfisveitandi og líka sem og fagstofnun á sviði auðlinda og orkumála má segja að það fáist ekki eingöngu faglegri umsögn heldur ætti verkferli með þessum hætti að auka hraða málsins meðan á umsagnarferlinu stendur samkvæmt skipulagslögunum þannig að það er þá verið að leita umsagnar einnar stofnunar í stað tveggja áður það sem mér finnast þó vera sterkustu rökin fyrir þessu og gerir það að verkum að breytingin er mjög ákjósanleg eru þau rök sem til þess standa út af sjónarmiðum um réttaröryggið en verði þetta frumvarp að lögum þá getur umsækjandi borið

þannig látið um sitt mál fjalla á tveimur stjórnsýslustigum í stað eins áður þannig að fyrir utan það eins og ég hef þegar rakið þá er hér um að ræða mikla einföldun á meðferð máls og vonandi stytting á málsmeðferðartíma því eins og kunnugt er þá hefur ráðuneytið sent flestar umsagnir um leyfi hvort sem er til umsagnar hjá orkustofnun

þeim tíma sem hann sat sem ráðherra í ríkisstjórn íslands þá var samþykkt aðgerðaáætlun um einfaldara ísland það var í október tvö þúsund og sex ef ég man rétt það tók að vísu iðnaðarráðuneytið heilt ár að hrinda þessu í framkvæmd fyrir sitt leyti en í september á síðasta ári tvö þúsund og sjö þá setti ráðuneytið sér slíka áætlun og þetta frumvarp er liður í því að taka þátt í því að gera ísland einfaldara hvað varðar stjórnsýslu og draga úr skrifræði